Ne nous voilons pas la face les doutes qui subsistent concernent bien son intégrité. Cela est la preuve que notre procédure initiale d'examen des conflits d'intérêts ne suffit pas à lever les zones d'ombre. C'est la députée nouvellement élue que je suis qui vous parle et qui est surprise de voir que l'examen de l'indépendance des candidats à la Commission fait l'impasse sur les comptes bancaires ou sur les procédures judiciaires en cours à l'encontre des candidats. Je suis surprise, aussi, de voir que nous n'avons aucun moyen de vérifier ces informations que nous devons prendre pour argent comptant, même quand ces déclarations sont complètement vides.

Pourquoi n'avons nous pas demandé à Josep Borrell de vendre son demi million d'actions dans des grandes entreprises multinationales, comme Bayer, alors que nous en avons fait la demande à d'autres?

Deux propositions concrètes. Travaillons d'abord ensemble à la création d'une autorité indépendante à l'image de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique en France. Dotons la de temps et de moyens suffisants pour effectuer un véritable contrôle des conflits d'intérêts, avant, pendant et après le mandat des commissaires.

Leur confiance a été suffisamment trahie. À nous de la rétablir en montrant, une bonne fois pour toutes, que nous préférons l'éthique au